Rečeno, naš amandma je bil na seji odbora zavrnjen in zdaj imamo znova priložnost, da se soočimo z njim in nekako prosim za vašo podporo, kajti na prvem mestu moramo postaviti delavske pravice, solidarnost, dostopno javno šolstvo in zdravstvo, svobodo in demokracijo, če hočemo, da ljudstvu povrnemo dostojanstvo in moč in da se ne bo zatekalo k takšnim ukrepom, ki so skrajni, ki so vir nestrpnosti in nesreče. Tako da naš amandma napotuje naše politike napram Evropski uniji k temu, da se aktivno zavzemamo za večji standard delavskih pravic, za spoštovanje, za odpravo prekarnosti in brez tega pač ne bomo imeli Evrope, kot si jo zaslužimo in kot jo potrebujemo, ampak bo samo erozija pravic na eni strani povzročila erozijo Evrope in, kot vemo, nekateri to s pridom izrabljajo, zato vas prosim, da podprete naš amandma, ki gre v smeri več, večjih pravic, več demokracije in večjega zastopanja pravic vseh ljudi, kajti kot smo rekli, nihče, ki dela, ne bi smel biti reven, in v Evropski uniji je to zelo pomembno, da zastopamo okoljske, socialne in demokratične standarde. O tem govori naš amandma in prosim za podporo. Hvala.